Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io non sono molto contenta. Devo dire che ringrazio prima di tutto i colleghi del Parlamento, a cominciare dalla relatrice Girling a Ivo Belet, Esther de Lange e tutti gli altri. Avevamo fatto un buon lavoro per un anno e mezzo, ma per avere veramente quell'equilibrio che serve tra la politica climatica e ambientale e la protezione della competitività delle nostre industrie e la preservazione dei posti di lavoro manca un capitolo, quello della compensazione dei costi indiretti, che è rimasto allo status quo. Il Parlamento aveva messo in piedi qualche cosa di meglio e di più. Si è sfranto nel negoziato per la resistenza degli Stati membri, incomprensibile, perché provoca, anche secondo l'antitrust italiano, un vero scompenso e squilibrio all'interno del mercato unico. La maggiorazione dei costi dell'elettricità derivati dall'ETS diventa, per alcuni paesi come l'Italia, che già paga l'elettricità un 30 di più della media europea, una cosa insostenibile. Quindi io chiedo, signor Commissario, di non aspettare il 2024 per aprire questo capitolo e che si tratti di un capitolo di giustizia sociale e di equità. Ne abbiamo parlato, l'Europa non può essere madre e matrigna.